Udana komercjalizacja gazu niekonwencjonalnego uczyniła ze Stanów Zjednoczonych eksportera tego surowca o potencjale przewyższającym potencjał rosyjski.

Wszyscy płacimy niższe rachunki. Europa nie może pozwolić sobie na zmarnowanie tego potencjału, tej podobnej szansy. Szczególnie że unijny nacisk na odchodzenie od węgla powoduje wzrost roli gazu w gospodarkach europejskich.

w Polsce, we Francji czy w Niemczech. Wszędzie tam prowadzi się zaawansowane prace nad pozyskiwaniem gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Pamiętajmy, że ta branża nie oczekuje od nas ani pieniędzy, ani specjalnych preferencyjnych warunków działania. Ta branża, która już dzisiaj inwestuje setki milionów euro w Europie, potrzebuje tylko jednego by jej nie przeszkadzać i traktować ją na równych zasadach. Tego oczekują od Komisji Europejskiej również europejscy konserwatyści w tym parlamencie.